Que ce programme relève de la politique sociale, pourquoi pas?

Faut il qu'il relève du niveau national?

un règlement.

Mais la Cour de justice ne limite pas les achats sur les marchés.

Je l'ai déjà dit, à plusieurs reprises